flutningsmenn eru ásamt þeirri sem hér stendur siv friðleifsdóttir magnús stefánsson og bjarni harðarson það er árið tvö þúsund og fjögur sem samþykkt er í ríkisstjórn stefnumörkun um upplýsingasamfélagið fyrir árin tvö þúsund og fjögur til tvö þúsund og sjö og þessi stefna birtist meðal annars í skýrslu auðlindir í allra þágu sem forsætisráðuneytið gaf út þar segir meðal annars með leyfi forseta annars tekin verði markviss skref varðandi innleiðingu á rafrænni sjúkraskrá fyrir alla heilbrigðisþjónustu jafnt á sjúkrastofnunum sem á heilsugæslustöðvum og hjá sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmönnum fram fari kostnaðarmat og fyrir liggi framkvæmdaáætlun árið tvö þúsund og fjögur í svari heilbrigðisráðherra fyrir um tveimur árum síðan kom fram að árið tvö þúsund og fjögur hefði ráðuneytið fengið til liðs við sig ráðgjafarfyrirtæki til að meta stöðu mála og benda á og skilgreina helstu verkþætti í upplýsingavæðingu í heilbrigðiskerfinu það kemur fram að það sé mikill fjárhagslegur ávinningur að því að koma á rafrænu kerfi sem hér um ræðir og það muni einnig stuðla að auknum gæðum í heilbrigðisþjónustu það var þannig metið af þessum ráðgjöfum að það þyrfti að ráðast í fjárfestingar upp á um það bil tvo milljarða króna til að byggja upp frá grunni heilbrigðisnet

á þriggja til fjögurra ára tímabili hlutverk slíkrar sjúkraskrár er að halda utan um sjúkragögn einstaklinga að halda utan um öll formleg samskipti á milli

og kerfið þarf að geta skipst á upplýsingum við önnur tölvukerfi innan og utan stofnunar

þær sem öll sjúkraskrárkerfi þurfa að uppfylla það má því að segja að það hafi farið fram heilmikil undirbúningsvinna nú þegar en við flutningsmenn teljum að það væri æskilegt að innleiða rafræna sjúkraskrá og það mundi ekki taka lengri tíma alls ekki lengri tíma en þrjú til fjögur ár að ljúka því verki það er ljóst að þetta verk og þessi kostnaður mun mjög fljótt skila sér aftur í hagræðingu og meiri skilvirkni í þessu kerfi öryggismál skipta líka miklu máli og stóran sess í þessu sambandi þá er maður bæði að tala um öryggi sjúklinga og öryggi heilbrigðiskerfisins þetta fyrirkomulag kemur í veg fyrir að sjúklingar þurfi að segja sögu sína aftur og aftur það hefur þó nokkuð mikið verið rætt um mistök í heilbrigðiskerfinu sú umræða kemur alltaf upp annað slagið og rafræn skráning er mjög mikilvægur þáttur í því að bæta þar úr til dæmis það að koma á rafrænum lyfjafyrirmælum erlendar rannsóknir hafa sýnt að það eru oft gerð mistök vegna þess að fyrirmælin skolast til í samskiptum á milli manna einmitt í sambandi við lyfjafyrirmæli auk þess má nefna að hér er um ákveðið umhverfismál að ræða það er minni pappírsnotkun sem er augljóslega jákvætt fyrir umhverfið samkvæmt upplýsingum sem ég hef fengið er það þannig að það eru læknar enn þá að færa pappírsskrár og vissulega er það nú frekar frumstætt miðað við alla þessi tækni sem við búum yfir í dag það eru uppi áform um að byggja nýtt sjúkrahús hér við hringbraut eftir því sem ég best veit það eru vissulega einhver skilaboð frá heilbrigðisráðherra og ráðuneytinu sem gætu kannski sett það í

og það er að sjálfsögðu mjög mikilvægt að allir innviðir við þá framkvæmd verði þannig að upplýsingatækni sé nýtt og notuð

ég held því fram að hér sé um mál að ræða þar sem við megum engan tíma missa við höfðum möguleika á því fyrir nokkrum árum síðan nokkuð mörgum árum ja fimm til tíu árum síðan að hafa ákveðna forustu í þessum efnum en við misstum af lestinni þá hvað það varðar við eigum mjög öflug hátæknifyrirtæki sem starfa á þessu sviði og hafa verið að byggja upp rafræn kerfi hjá öðrum þjóðum og hafa getið sér gott orð fyrir það þannig að ég vil að síðustu segja það hæstvirtur forseti ég ætla sem sagt alls ekki að halda því fram að það hafi ekki verið ýmislegt gert til þess að stíga skref í þessum efnum en það þarf nokkurt átak til þess að ljúka þessu verki og ég er þeirrar skoðunar að við megum ekki missa mikinn tíma núna þar sem ríkissjóður er nú vel settur fjárhagslega ætti að vera grundvöllur til þess að fara í það núna á næstu missirum að ljúka þessu verki og það yrði öllum til heilla og ekki síst sjúklingum þar sem það yrði minna um mistök ég mælist til þess hæstvirtur forseti að þessari tillögu verði að lokinni þessari umræðu vísað til síðari umræðu og háttvirtur heilbrigðisnefndar